Voorzitter, ik heb mij onthouden bij de eindstemming op over het verslag over het verhandelen van het zogenaamde EU burgerschap. In de praktijk gaat het om landen als Malta maar niet alleen Malta die hun staatsburgerschap verhandelen tegen klinkende munt. Men kan natuurlijk vragen stellen over regeringen die hun nationaliteit louter als koopwaar beschouwen. Maar het behoort tot de soevereiniteit van de lidstaten om daar zelf over te beslissen. Het grote probleem is echter dat zulke maatregelen hun weerslag hebben op de andere lidstaten. Door het vrije verkeer van personen en het wegvallen van de binnengrenzen, kunnen mensen met hun pas aangekochte Maltese papieren zich in elke andere lidstaat vestigen zonder dat die regeringen zich daartegen kunnen verzetten. Alsof de problemen die veroorzaakt worden door het wegvallen van de grenzen nog niet groot genoeg zijn!